Hvala lepa za besedo . če razpravljamo amandmaju k osmemu členu zdaj ta člen spreminja beseda pogoji nazaj v usmeritve. Zdaj, meni se to pravzaprav glede na razpravo, ki smo jo izvedli na matičnem delovnem telesu, niti ne zdi več tako problematično, niti prvi odstavek osmega člena, ker opredeljen pas ena cela pet kilometrov okrog naselij ni ultimativen. dopušča namreč možnost tudi odstrela na lokacijah, kjer prihaja do škodnih primerov in njihovih neposredni bližini. To pa pomeni, če ima kmet pašnik na, na Kočevskem, bom rekel, tudi izven naselja, daleč izven naselja. Tudi kilometer in pol in več izven naselja, takrat po tem prvem odstavku je tudi tam dovoljen odstrel, če prihaja seveda do škodnih primerov . Zato tudi menim, da mi ni sporen obstoječ . Bi pa izpostavil komplet interventni zakon. menim, da je nujno potreben. In da bo na neki način rešil ali pa vsaj poskušal rešiti tisto situacijo, ki je nastala in ta se je v zadnjih letih, zlasti na Kočevsko-Ribniškem, Notranjskem, Primorskem, Cerkljanskem in Gorenjskem spremenila in seveda poslabšala. Poleg tega, da zveri napadajo domače živali, predvsem drobnico, zadnje čase pa tudi govejo živino in konje, se postavlja pod velik vprašaj tudi varnost za življenje ljudi. Zdaj, površni poznavalci seveda pravijo, da zveri prihajajo v naselja in blizu njih zaradi tega, ker tam na lahek način dobijo hrano. Deloma to drži, a pozabljajo pa še nekaj drugega. Torej, tudi mi in si, ki živimo na podeželju, kot Ljubljančani recimo radi zahajajo v Tivoli, Rožnik in še kam, tudi mi radi zahajamo v gozd. Nekateri zaradi rekreacije, drugi zaradi nabiranja gozdnih sadežev , tretji zaradi upravljanja s svojimi gozdovi in tako naprej. Torej, to pomeni, da imajo, če to potegne neko premiso, Ljubljančani vso pravico varno hoditi v te parke, mi, Rožalci, pa se bomo že nekako znašli, tako kot pač gre. In tukaj menim, da gre za neko neenakost in različno obravnavo enih in drugih. In, pozna se še ena razlika, in sicer pri devetem členu omenjenega zakona in četrtem odstavku navedeno, da se zaradi varovanja strukture tropov volkov v osrednjem območju življenjskega prostora volka v loviščih s posebnim namenom. Medved, Žitna gora, Snežnik, Kočevska Reka, Jeleni, Ljubljanski vrh odstrel volkov ne načrtuje. To pomeni, da se tudi ne izvaja. In če vemo, da so lovišča s posebnim namenom Medved, Žitna gora, Snežnik, Kočevska Reka na območju Kočevja in predstavljajo nekje do šestdeset procentov lovnih površin na Kočevsko-Ribniškem, se pokaže zopet neka neenakost. In človek dobi občutek, zlasti tisti, ki prihajajo s teh krajev, da dokler so zveri tolkle po živini na Kočevsko-Ribniškem, se država pravzaprav ni kaj dosti brigala za to problematiko. Ko pa je prišlo do, zaradi negospodarjenja, seveda, s temi zvermi do izjemnega povečanja populacije in širitev zveri izven Kočevske, na Notranjsko, Primorsko, Gorenjsko , pa se je država, bom rekel, relativno hitro zganila. In z interventnim zakonom predlaga odvzem sto petinsedemdeset medvedov in enajst volkov. Od tega tri volke iz kočevsko-belokranjskih in novomeških lovsko upravljalskih območij, vendar se jih ne sme opleniti v pri naštetih loviščih s posebnim pomenom. In ker ta lovišča predstavljajo šestdeset procentov lovnih površin in izjemno pomembno dejstvo pri tem je, da je največ kmetij in tudi največjih kmetij na Kočevsko-Ribniškem ravno v teh območjih lovišč s posebnim pomenom. Torej, te kmetije zaradi varovanja strukture tropov, tropov volkov ne bojo zaščitene. In, tudi tukaj se pojavi neenakost, ki se kaže v tem, da bo država zaščitila notranjskega, primorskega, gorenjskega kmeta, ne pa tudi ribniško-kočevskega, ki ima svoje zemljišča v najemu na območju lovišč s posebnim namenom. In tako se, ne Slovenijo ampak Kočevsko, postavlja v neki rezervat, kjer pač ljudje živijo zvermi, kot vejo in znajo. Zato, seveda, jim ne pripada nobena resna renta ali ustrezno nadomestilo, in ko volk ne bo več delal škode, bo notri Notranjskem, Primorskem, Gorenjskem, pač to več ne bo problem. Veste, volk ne pozna meje med lovišči. Primer, če lahko povem z našega področja, cesta v naselju Vrbovec na Kočevskem iz Male gore je meja med loviščem Lovske družine Kočevje in loviščem s posebnim pomenom Žitna gora. In to pomeni, da se bo lov izvajal nad cesto, pod cesto pa ne. Ampak dejstvo pa je, da je pod cesto pred kratkim že pokončal sedemdeset ovac. Tako da bi problematiziral malo ravno ta, ta lovišča s posebnim pomenom in, in to izvzetje iz tega zakona. Bi pa imel tudi pripombo glede na urejanje strukture odstrela medvedov. In sicer, zakon predvideva, da se bo v prvi težnostni kategoriji do sto kilogramov uplenilo najmanj petinsedemdeset odstotkov celotnega odstrela medvedov. V drugi težnostni kategoriji, torej od sto kilogramov do sto petdeset kilogramov, največ petnajst odstotkov in v tretji, nad sto petdeset kilogramov, največ deset odstotkov celotnega odstrela medvedov. Zdaj, tukaj bi se morda lahko malo spogledali tudi s Hrvaško, kako oni načrtujejo odvzem, ne. Oni ne predvidevajo odvzema po telesni teži, so pa bolj pozorni na kategorijo spola. In tukaj tudi mislim, da tiči ena pomembna, hakeljc, bom rekel, ki verjetno ga bojo strokovnjaki, upam, da so ga nekako prepoznali in da, da, da, da razumejo, o čem bom govoril, zlasti za to, če vemo, da samica medveda postane spolno zrela nekje med tretjim in četrtim letom starosti, in to v teži od sto do sto petdeset kilogramov, pomeni, da bomo z sto, od sto petinsedemdeset medvedov, ki jih bomo odvzeli največ postrelili tistih , ki bodo ki so spolno še neaktivne, nezrele. In torej še niso sposobne opraviti reprodukcije. In, kaj se bo takrat zgodilo? Trenutno bomo posegli v populacijo in jo zmanjšali. Ampak, večina medvedk, ki so spolno zrele, bo v naslednjem poletju ponovno imela mladiče. In če vemo, da imajo zdaj neredko medvedki tudi že po štiri mladiče, se stalež na dolgi rok ne bo zmanjšal, ampak se bo nekako tudi povečeval. Jaz samo upam, no, jaz na to opozarjam, bom rekel, govorim na pol laično in upam, da nekdo to posluša, da bi v razmislek, da morda bi se bolj fokusirali na spol medveda kot pa na težo samo, kajti problem bo zagotovo , rešen trenutno, vendar na dolgi rok, na rok dveh let pa bo populacija ostala taka, kot je oziroma se bo še povečevala. Hvala lepa.